Ost, West, Nord, Süd es sind alles Menschen dieses Kontinents, die wir respektieren müssen. Es sind alles Menschen, die Fehler machen können und die vielleicht da und dort in der Nachbarschaft ungut auffallen. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen aus dem Osten und aus dem Zentrum Europas und denen aus dem Westen.

Was sind die Entwicklungen? Sie sind traurig.

Zufällig die niederländische Regierung. Und ganz zufällig ist es dieselbe Regierung, die mit einer Partei zusammenarbeitet, die jetzt diese furchtbare Website ins Netz gestellt

Aber es ist eine Partei, die ja mit ihm zusammenarbeitet.